Ca membru al Delegației pentru regiunea Mercosur, subliniez că Uniunea Europeană este principalul investitor și al doilea partener comercial al Americii Centrale. Scopul Acordului de asociere între Uniunea Europeană și America Centrală trebuie să fie promovarea dezvoltării sustenabile, a coeziunii sociale și a integrării regionale. Acordul trebuie să stimuleze cooperarea în sectoare strategice pentru ambele regiuni, în special în ceea ce privește comerțul și dezvoltarea durabilă, cooperarea științifică și tehnică în domenii precum consolidarea capacităților instituționale, armonizarea standardelor, procedurile vamale și statistica, proprietatea intelectuală, prestarea de servicii, achizițiile publice, comerțul electronic, dezvoltarea industrială, gestionarea durabilă a resurselor și sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii. Acordul va scuti în totalitate de la plata taxelor vamale exportatorii Uniunii Europene de produse industriale și pescărești către America Centrală. America Centrală va beneficia de un acces substanțial pe piața Uniunii Europene, în special pentru principalele exporturi agricole, iar Uniunea va acorda o scutire de taxe de 100 pentru produsele industriale și pescărești originare din America Centrală.